Tato jednání samozřejmě by byla dlouhá, komplikovaná, možná s nejistým koncem, ale musí být jednou zahájena, aby těmto dotyčným zemím prostě dala motivaci a perspektivu, kterou tyto země, a zejména jejich občané nutně potřebují k reformám, které potřebují uskutečňovat. Severní Makedonie nedávno dospěla k historické dohodě s Řeckem o názvu země, je to významný počin, který jsme mohli také tímto aktem ocenit.